Auf dem Verteidigungsrat geht es darum, die GSVP besser und kosteneffizienter zu gestalten. Ich hoffe, dass die Staats und Regierungschefs das Thema Sicherheit und Verteidigung endlich wieder zur Chefsache machen und es auch dort belassen, nämlich dass sie sich auch darum kümmern. Die Nicht Ergebnisse des Rates der Außen und Verteidigungsminister vom Anfang dieser Woche können uns daher nicht zufriedenstellen. Es war das letzte Mal vor dem Dezembergipfel, dass die Fachminister zusammentraten, um Vorbereitungen zu treffen. Ich frage mich wirklich, warum die politischen Fragen zu den Vorbehalten Polens und Deutschlands nicht von den gewählten Politikern geklärt werden konnten. Eine Rückverweisung dieser Themen auf die Beamtenebene halte ich für eine denkbar schlechte Lösung! Vielleicht hätte es sich ja auch angeboten, in den vorbereitenden Ratsgremien einmal die Beschlusslagen des Parlaments, die bereits bestehen, anzuschauen. Da hätte man sicherlich einige gangbare Überlegungen finden können. Ich bin der Auffassung, dass eine operativ handlungsfähige Gemeinsame Sicherheits und Verteidigungspolitik eine starke, eigenständige europäische Rüstungsbasis braucht. Diese Rüstungsbasis muss der Bereitstellung von Fähigkeiten und der Erfüllung der gemeinsam vereinbarten GSVP Missionen dienen. Es besteht breite Übereinstimmung darin, dass alle involvierten Akteure mehr Anstrengungen unternehmen müssen sei es auf der Seite der Nachfrage, aber auch auf der Seite des Angebots. Das bereits begonnene Abwandern unserer rüstungsindustriellen Basis in Drittstaaten müssen wir verhindern, damit es sich nicht fortsetzt.

Wir müssen auch klären, was wir haben, und erklären, über welche Fähigkeiten die Mitgliedstaaten verfügen.

Ich denke auch, dass wir unsere europäischen strategischen Ambitionen mit der berechtigten Nachfrage nach militärischen Fähigkeiten in Einklang bringen müssen, und das würde am besten dadurch geschehen, dass wir ein europäisches Weißbuch für Sicherheit und Verteidigung erstellen. Für einen wahrhaft europäischen Prozess zur Fähigkeitsentwicklung kommt es darauf an, dass die Mitgliedstaaten folgende Schritte beachten die Harmonisierung der Anforderungen, die Zusammenführung der Nachfrage und Synchronisierung der Beschaffung und dann gemeinsame synchronisierte Ausbildung, Nutzungsunterstützung, Systemverbesserung. Ziel muss es dabei sein, die Interoperabilität unserer Streitkräfte bereits in der Phase der Beschaffungsprozesse zu stärken. Wenn wir das schaffen, dann erreichen wir auch bessere Rahmenbedingungen für eine bessere Zukunft unserer eigenen industriellen Basis!